Toujours moins de tâches ménagères pour aller toujours plus vite, ce qui est évidemment une évolution sociétale consumériste. Alors, oui, il faut prendre à bras le corps ce sujet complexe, à tous les niveaux, en assurant les fabricants du soutien des États membres en matière de recherche accrue sur les possibilités de substitution des matériaux, en conduisant les consommateurs et les distributeurs à plus de responsabilité et en incitant très fortement les États membres eux-mêmes à s'engager pour empêcher la constitution du sixième continent de plastique.